nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter au moment où démarrait l'opération du Mali. Nous savons que nos amis maliens appelaient au secours depuis très longtemps. Depuis près d'un an, ils nous appelaient, nous, Européens, et finalement la France y est allée quand il était presque trop tard. Ce qui s'est déployé, aujourd'hui, mérite aussi nos louanges.

déployer un ensemble de structures et avancer dans un processus politique qui n'est pas encore terminé, mais qui pourrait se dérouler convenablement.

Mais, je voudrais dire, tout de même, que c'est tout à l'honneur de l'Europe.

Une deuxième chose, je vous remercie, Monsieur le Commissaire, pour ce que vous avez dit sur la prise en compte des droits de l'homme et des droits de la femme. Droits de l'homme pour l'armée. Droits de la femme, je l'espère aussi, au niveau de la justice, parce que la commission de dialogue et de réconciliation, elle, réconcilie. Mais je voudrais que la justice se mette en place aussi et qu'il n'y ait pas d'impunité pour les crimes qui se sont déroulés là bas. Enfin, un point qui reste un point d'interrogation tout cela ne nous permet pas encore de contrer le mal endémique que constituent le trafic de drogue, le terrorisme et le kidnapping.